Între cele două războaie mondiale, România, Ungaria, Italia au cunoscut regimuri dictatoriale, regimuri fasciste, care au generat violență în plan intern și în plan internațional. Astăzi, Italia se confruntă cu monopolul asupra mass media practicat de premierul Silvio Berlusconi. În Ungaria, guvernul Orban, al cărui partid aparține unui grup politic din Parlamentul European, își propune monopolul pe termen lung asupra audiovizualului public. În România, președintele Traian Băsescu, susținut de către un partid membru al aceluiași grup politic din Parlamentul European, declară mass media ca o vulnerabilitate la adresa siguranței naționale. Vreau să cred că Uniunea noastră a tras toate lecțiile din trecut și că se va opune încălcării explicite a unor acte fondatoare și a unor valori fundamentale ale Uniunii Europene.